Ja, hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Veliko ste povedali. Se zahvaljujem, da dobro spremljate in dobro vodite to sejo. Ampak kljub temu, bi želela opozoriti, da kolega Lisec je v tem, kar je zdaj povedal, omenil vse poslance in poslanke SD-ja. Prosim - to je bilo in je tudi, poslanec, Marko Koprivec v, na začetku lepo povedal, da je to zgolj njegovo mnenje in, lepo prosim, ne zavajajte, da je to mnenje vseh poslancev Socialnih demokratov. Tako da lepo prosim - če tako vodite sejo naprej in na te stvari in na te opazke tudi, takoj odreagirate. Hvala lepa.